Paní předsedající, já jsem se přihlásil do protože jsem k tomuto tématu hovořil zde minule, když jsme před několika měsíci kritizovali poměry, které panují ve vztahu k této menšině Rohingyů.

Navazuji tedy na kolegy, kteří podrobně popsali to, jak Rohingyové nemají občanství, jsou internováni v táborech, nedostává se jim lékařské péče. Smutné je to, co tady také bylo řečeno, že v Barmě došlo k přechodu k demokratické vládě, že nositelka Sacharovovy ceny je fakticky odpovědná za tuto současnou vládu, ale situace této muslimské menšiny se nezlepšuje. O to je to smutnější a je proto podle mého názoru na místě přijmout usnesení znovu a znovu vyzvat tentokrát demokratickou vládu v Barmě společně s paní Su Ťij, aby se situaci opravdu věnovala. Jinak se o demokracii v této zemi nedá hovořit.